Señor Presidente, he apoyado este informe sobre las energías renovables porque contiene importantes sugerencias para mejorar nuestra actual regulación. La Comisión debe tener en cuenta las aportaciones, los compromisos adquiridos con cifras y plazos por los Estados miembros, y mejorar el control de las políticas que éstos aplican. Es básico concretar nuevos objetivos con porcentajes y plazos, y ofrecer seguridad jurídica y estabilidad a un sector que innova, invierte y es una cantera clara de empleo cualificado. Las arbitrariedades regulatorias y la retroactividad en España, por ejemplo, han causado verdaderos estragos en compañías y emprendedores que tienen potencialidad y pueden aportar cambios al modelo de desarrollo español, la verdadera base de los problemas de empleo y económicos del país. Ahora se cumple con los objetivos de descarbonización, pero esta forma de hacer compromete las posibilidades futuras. Creo, finalmente, que debe apostarse con más vigor por la generación descentralizada con energías renovables, el autoconsumo y el almacenamiento, muy importantes para promover un cambio de fondo en el sector eléctrico.